Gospodine predsjedniče, podržao sam ovaj izvještaj zato što sam sto posto uvjeren u to da je upravo približavanje i ulazak Crne Gore u Europsku uniju jednoga dana, ne predaleko od današnjeg dana, nešto što će doprinijeti stabilizaciji na zapadnom Balkanu.

Proeuropsko vodstvo koje danas vodi Crnu Goru govori i o tome kako želi promijeniti svoju državu, želi reformirati Crnu Goru.

Očekujemo da će se vlada zaista uhvatiti u koštac sa svim onim što je bitno za građane Crne Gore i vjerujem da će upravo činjenica da ta mala država na zapadnom Balkanu dobro surađuje sa svojim susjedima doprinijeti da i oni, njeni susjedi, crnogorski susjedi, budu korak bliže Europskoj uniji u trenutku kada ona bude prva članica sa zapadnog Balkana, nova članica Europske unije.